Wij zitten aan het einde van de periode van zeven jaar en nu worden wij geconfronteerd met een aantal betalingen die wij moeten doen, ook uit voorgaande jaren, met name voor het cohesiebeleid.

Zij hebben het eerst teruggehad en nu liggen de rekeningen er.